A rozpočet samozřejmě nafukovací není. Můžeme to brát v zásadě jako generálku pro období po brexitu. V okamžiku, kdy Velká Británie odejde a nebude plnit svůj příspěvek do rozpočtu, tak peněz bude chybět ještě víc. Takže já bych chtěl vyjádřit naději, že rozpočet bude zodpovědný, že bude krátit tam, kde to skutečně je možné, a podporovat ty priority a politiky, které jsou důležité pro naši budoucnost. Pevně věřím, že se v mandátu s Radou dohodneme. Protože potom bychom zklamali v očích těch nejdůležitějších, v očích občanů Evropy.